Es ist ein Skandal, dass EU Mitgliedstaaten den Krieg im Jemen durch Waffenexporte an Konfliktparteien weiterhin unterstützen. Das Europäische Parlament hat sich bereits im Februar 2016 klar positioniert und ein Waffenembargo gegen Saudi Arabien gefordert.

Trotzdem liefern zahlreiche EU Staaten darunter Großbritannien, Frankreich und Deutschland weiterhin Waffen an den Golfstaat.

Wer Waffen an Kriegsparteien liefert, der macht sich mitschuldig. Ich fordere die Hohe Vertreterin nachdrücklich auf, endlich umzusetzen, wozu dieses Parlament sie mehrfach aufgefordert hat, nämlich eine Initiative zur Verhängung eines Waffenembargos der EU gegen Saudi Arabien in die Wege zu leiten. Wir erwarten, dass Frau Mogherini als Vorsitzende des Außenministerrates das Embargo formal auf die Tagesordnung des nächsten Treffens setzt. In diesem Krieg wurden bereits tausende Zivilisten durch Militäreinsätze getötet. Dabei werden vor allem Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten massive Verstöße gegen das Völkerrecht vorgeworfen. In diesem Krieg begangene Verbrechen müssen aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Daher unterstützen wir umfassende Untersuchungen, wie sie auch vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gefordert werden. Die humanitäre Katastrophe im Jemen verschärft sich dramatisch Millionen Menschen sind vom Hunger bedroht, und Cholera breitet sich aus. Saudi Arabien und seine Verbündeten müssen sofort alle Blockaden der Häfen und Flughäfen aufheben. Vor diesem Hintergrund appelliere ich auch an die geschäftsführende Bundesregierung in Berlin, keine weiteren Patrouillenboote an Saudi Arabien zu liefern. Genau diese Boote können genutzt werden, um Häfen zu blockieren und Hunger als Waffe gegen die Bevölkerung einzusetzen.